svih onih terorističkih napada koje smo recentno imali u Madridu, Londonu, sada i u Parizu. Sve je to povijest terorizma na tlu Europe. I zato je ova direktiva prijeko potrebna. Mi zaista moramo iskazati maksimalnu solidarnost sa žrtvama, uključujući kompletan sustav, kako onaj od europske razine pa do lokalne razine, jer se jedino na taj način zaista može pomoći žrtvama, jer oni svugdje žive u nekom gradu, u nekom mjestu. Uključivanje socijalne skrbi, uključivanje nevladinih udruga, uključivanje zdravstvenog sustava, uključivanje svih onih koji mogu pomoći žrtvama kroz ovakvu direktivu definitivno je dobrodošlo i zato podržavam ove namjere koje Komisija ima u ovom trenutku.